Prawda jest taka plan Sarkoziego nie jest respektowany, został już właściwie przełożony do archiwów historycznych.

uważa tę sprawę, widać, za nie dosyć ważną, ponieważ bardzo restrykcyjnie ogranicza czas i możliwości wypowiadania się w tej kwestii.